Stąd też nadzieja na to, iż Egipt będzie świecącym przykładem demokratycznej zmiany i będzie przykładem tego, na czym nam w Europie jako że sąsiadujemy ze światem arabskim powinno szczególnie zależeć Egipt powinien być przykładem nowoczesności, która może funkcjonować w ramach demokracji w świecie

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, byśmy mogli mówić, że państwa arabskie, państwa islamskie cieszą się tymi samymi wartościami demokratycznymi, którymi cieszymy się my w Europie. Niestety, coraz więcej płynie sygnałów, iż to, co dzieje się dzisiaj w Egipcie, nie napawa optymizmem. W dalszym ciągu mamy przypadki łamania praw człowieka nie wspomnę o kwestii, którą dyskutowaliśmy tutaj nie tak dawno, czyli o kwestii praw mniejszości chrześcijańskich Koptów w Egipcie, które są tam nagminnie łamane. Dzisiaj zajmujemy się konkretnie sprawą dotyczącą wolności słowa. Chciałbym z tego miejsca zaapelować, aby Parlament Europejski wysłał jasny sygnał do narodu Egiptu i do władz Egiptu cieszymy się ze zmian, które tam zachodzą, ale chcemy by były to zmiany na lepsze, a nie zmiany na gorsze.